formaður framsóknarflokksins hóf þessa umræðu greinilega í þeim tilgangi að róa þá sem eru óánægðir með stóriðjustefnu ríkisstjórnarinnar og þá sem hafa áhyggjur af kárahnjúkavirkjun að hún hafi ekki verið nægilega vel undirbúin en var það svo var undirbúningur þessarar risavöxnu framkvæmdar nógur mitt svar við því er nei ástæður þess voru margar en grundvallarástæðan skiptir þar mestu hún er sú að stjórnvöld hér höfðu ekki staðið í stykkinu hvað löggjöf á sviði náttúruverndar og auðlindanýtingar varðar iðnaðar og umhverfisráðherrar framsóknarflokksins höfðu ekki mikinn áhuga á að koma þeim málum í framtíðarfarveg þeim fannst ekki ástæða til að hraða því að meðferð náttúruauðlinda með annað hvort vernd eða nýtingu auðlinda væri búinn vísindalegur farvegur þó var kapphlaupið um auðlindirnar hafið orkufyrirtækin röðuðu inn umsóknum um rannsókna og nýtingarleyfi það var ekki fyrr en í gær eftir margra ára baráttu þeirra sem hafa viljað standa með náttúrunni og skynsamlegum leiðum til að vernda hana og nýta að það loks grillti í einhvern árangur hvernig náðist hann eftir að við í samfylkingunni höfðum forustu um það náðist fyrst á vorinu tvö þúsund og fimm eftir þref og þjark samkomulag við iðnaðarnefndarmenn í stjórnarmeirihlutanum um að nefnd yrði sett til starfa til að leita sátta um framtíðarstefnumörkun um rannsóknir og nýtingu í jörðu og vatnsafls þetta dugði reyndar ekki á því þingi vegna þess að vinstri grænir drápu málið þeir drápu málið

en það sem gerðist í framhaldinu er einmitt lýsandi fyrir stjórnarmeirihlutann og sérstaklega hæstvirtur fyrrverandi iðnaðarráðherra valgerðar sverrisdóttur og vilja hennar til að viðhalda því handvirka geðþóttastjórnkerfi sem verið hefur við lýði í meðferð auðlinda á íslandi sjaldan brá sú mey vana sínum valgerður sverrisdóttir hæstvirtur ráðherra mætti nefnilega til næsta þings á eftir með frumvarpið sem nefndin hafði komið sér saman um en það vantaði í frumvarpið nefndarskipunina það kostaði átök hér í alþingi eins og þið munið í fyrravetur að ná því fram að niðurstaðan yrði sú sem iðnaðarnefnd hafði lagt til í upphafi en hæstvirtur ráðherra varð að éta ofan í sig það sem hann hélt hér fram fyrir ári síðan að með þeirri lagasetningu sem þarna var fyrirhuguð gæti hann haldið áfram handvirkum útdeilingum á verkefnum hvað varðaði stóriðju í landinu síðan var fallist á að þessi nefnd yrði skipuð nefndin vann gott starf niðurstöður hennar eru gríðarlega mikilvægar þær taka á málum sem hefði átt að leysa fyrir löngu taka á því hvernig skynsamlegt er að vinna að löngu tímabærri stefnumótun um nýtingu náttúrugæða taka á því hvort það verður gert með friðun og vernd eða annarri nýtingu taka á því hvaða nýting skuli leyfð á meðan unnið verði að þessari stefnumótun setur um þetta skýran ramma þar er miðað við að einungis þeir kostir sem eru í fyrsta áfanga rammaáætlunar a og b og ekki eru gerðar athugasemdar við vegna áhrifa á náttúrufar komi til álita þar til stefnumótuninni er lokið hún tekur á hinu mikla deilumáli sem hefur staðið um það hvernig skuli meðhöndla auðlindir í þjóðareign þar er líka skýr niðurstaða auðlindir í þjóðareign skal auglýsa séu þær til ráðstöfunar og um réttinn til nýtingar fái þeir að keppa sem eftir honum sækjast á jafnræðisgrundvelli þetta er auðvitað niðurstaða sem gefur fordæmi fyrir meðferð allra auðlinda í þjóðareign niðurstöðurnar sem nefndin komst að eru allar sjálfsagðar og eðlilegar þegar litið er til þess umboðs sem hún hafði en það þarf að leysa fleiri verkefni en nefndin hafði á sinni könnu það þarf auðvitað að láta framtíðarstefnumótunina sem nefndin lagði til að gerð yrði um sín viðfangsefni ná til allra auðlinda það þarf að setja náttúruverndina líka í forgang alþingi þarf að taka til sín ákvarðanir um það hvort og hvenær ráðist verður í stóriðju sem hyggst nýta íslenska ákvæðið til útblásturs gróðurhúsalofttegunda tillaga okkar samfylkingarmanna liggur nú þegar fyrir í þinginu hér um þetta mál

stefna hæstvirtur iðnaðarráðherra hins vegar sú sem hann kynnti þegar hann tók við embætti á liðnu vori undir kjörorðinu ríkisstjórnin rekur ekki stóriðjustefnu sú stefna gengur ekki það var reyndar athyglisvert að hlusta á háttvirtum þingmönnum birki jón jónsson halda því fram að framsóknarmenn og sjálfstæðismenn ætluðu að byggja álver á húsavík það virtist ekki passa við það sem hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur sagt um þessi atriði sú stefna að vísa því til hafnarfjarðar og húsavíkur eða hvert sem er hvort hvar og hvenær ráðist verður í stóriðju á íslandi útblástursheimildir eru í boði stjórnvalda hvort sem þær eru til eða ekki þannig er nú kerfið núna hún gengur ekki við skulum bara gleyma henni strax við skulum bara ekki ræða um hana það þarf ekki svona stefna gengur ekki þrátt fyrir þessa furðulegu fyrstu göngu hæstvirtur iðnaðarráðherra þá bind ég miklar vonir við að hann sjái villur þessa vegar ég geri það vegna þess að hann sýnir nú fulla samstöðu með nefndinni sem var að skila af sér hæstvirtur ráðherra mætti á lokafund nefndarinnar með yfirlýsingu sem staðfestir þetta ég fagna því hæstvirtur ráðherra er skynsamur maður hann hlýtur að sjá að stjórnvöld verða að taka fulla ábyrgð á vernd eða nýtingu auðlinda ekki seinna heldur en núna hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur talað hér um virkjunina við kárahnjúka og hálslón og telur að vel hafi verið staðið að undirbúningi þessa mesta stórvirkis íslandssögunnar það er mín skoðun að vísindamenn og verkfræðingar sem þar hafa um vélað hafi unnið frábært starf á þeim allt of stutta tíma sem þeim gafst til að vinna sitt mikla verk en stjórnvöld í landinu geta ekki fengið jafnháa einkunn fyrir sinn hlut hæstvirtur forseti það var engin stefnumörkun um verndun og nýtingu auðlinda til staðar þegar ákvörðun um virkjun við kárahnjúka var tekin þetta var og er alþingi til hneisu það hlýtur að vera fleirum en mér sem samþykkti þessa virkjun umhugsunarefni umhugsunarefni ef tillaga auðlindanefndar sem skilaði af sér hér í gær hefði verið samþykkt

ef sú tillaga hefði verið samþykkt áður en það mál var afgreitt á alþingi þá hefði verið útilokað að samþykkja hana kárahnjúkavirkjun komst nefnilega hvorki í a flokk rammaáætlunar eða b flokk ekki heldur í c flokk ekki einu sinni í d flokk hún fékk sæti neðst í rammaáætluninni og með miklar athugasemdir um náttúrufar og áhrif það voru hins vegar nógir kostir til staðar í a og b flokki rammaáætlunar það sést best á því að það er nóg eftir fyrir tvö þrjú álver enn af þeim verkefnum sem þar eru það þarf að ræða af hreinskilni um fortíðina

aðdragandi virkjunar við kárahnjúka kennir okkur að gera betur í framtíðinni náttúruvernd og auðlindanýting og meðferð auðlinda í þjóðareign eru einhver stærstu mál okkar tíma ég skora á alþingismenn að lyfta sér upp fyrir flokkadrætti eins og auðlindanefndinni tókst að gera og ganga til verks með sama hugarfari og þar ríkti verkefnið er að móta framtíðarstefnu fyrir nýtingu allra náttúrugæða til lands og sjávar á íslandi hvort sem það verður gert með friðun og vernd eða annarri nýtingu og innsigla þá stefnumörkun með því að festa ákvæði um þjóðarauðlindirnar í stjórnarskrána þetta er verkefni sem við eigum að vinna saman ég tel að það yrði munað eftir því